frú forseti ég mæli hér fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breytingu á lögum númer fjörutíu og þrjú nítján hundruð níutíu um lánasýslu ríkisins með síðari breytingum sem er að finna á þingskjali þrjú hundruð frá háttvirtri efnahags og viðskiptanefnd nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund þórhall arason og bergþóru bergsdóttur frá fjármálaráðuneytinu þá hafa nefndinni borist umsagnir frá seðlabanka íslands samtökum fjármálafyrirtækja samtökum fjárfesta samtökum iðnaðarins og hagstofu íslands að auki hafa borist tilkynningar frá lánasýslu ríkisins ríkisskattstjóra ríkisendurskoðun íbúðalánasjóði kauphöllinni viðskiptaráði félagi löggiltra endurskoðenda og lögmannafélagi íslands í frumvarpinu er fylgt eftir breytingum sem þegar hafa verið gerðar með stoð í fyrsta og níundu grein laga um lánasýslu ríkisins númer fjörutíu og þrjú nítján hundruð níutíu á fyrirkomulagi lánastýringar og lánaumsýslu ríkissjóðs á grundvelli umræddrar lagagreinar hefur starfsemi lánasýslu ríkisins verið hætt og verkefni hennar hafa verið flutt til seðlabanka íslands á fundum nefndarinnar var rætt hversu vel hin nýja tilhögun félli að þeirri meginstarfsemi seðlabankans sem snýr að stjórn peningamála í því efni var bent á að fjármálaráðuneytið hefði með höndum stefnumörkun og ábyrgð á stjórn lánamála ríkissjóðs en að bankinn annaðist framkvæmd lánamála á grundvelli verksamnings af ákvæðum hans leiðir að ráðuneytið hefur forræði á verðbréfaútgáfu ríkissjóðs og öðrum helstu aðgerðum í lánamálum þá ræddi nefndin lánsfjárþörf ríkissjóðs og það að verðbréfaútgáfa væri nú á dögum einkum hugsuð með það að leiðarljósi að anna þörfum innlends fjármálamarkaðar í athugasemdum með frumvarpinu kemur fram að með hliðsjón af þeirri þróun sé álitið hagkvæmt að færa heildarumsjón lánamála ríkissjóðs á einn stað auk þess sem reikna megi með að af því hljótist talsverður sparnaður við umfjöllun nefndarinnar upplýsti fjármálaráðuneytið að fimm af ellefu starfsmönnum lánasýslu ríkisins hefðu verið ráðnir til seðlabankans þá kom fram að ráðuneytið teldi ekki ástæðu til að ætla að hinni nýju tilhögun á lánamálum ríkissjóðs yrði illa tekið á vettvangi o e c d nefndin styður frumvarpið en undirstrikar þann skilning að ákvörðunarvald í lánamálum ríkissjóðs sé hjá fjármálaráðherra en ekki seðlabanka íslands samanber fyrstu og níundu grein laga númer fjörutíu og þrjú nítján hundruð níutíu nefndin leggur til smávægilega breytingu á fjórðu grein frumvarpsins nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með þeirri breytingu sem getið er um á nefndarálitinu háttvirtir þingmenn ellert b schram gunnar svavarsson og katrín jakobsdóttir voru fjarverandi við afgreiðslu málsins undir nefndarálitið rita háttvirtir þingmenn pétur h blöndal bjarni benediktsson magnús stefánsson ragnheiður e árnadóttir helgi hjörvar og guðfríður lilja grétarsdóttir